Kambodscha ist ein außerordentlich schönes Land mit einer großen Geschichte, aber diese Geschichte und das Land haben auch schreckliche Seiten. Besonders aktuell Es verschwinden Menschen, es werden Menschen ohne Gründe eingesperrt, es findet ein hohes Maß an Korruption statt, illegale Landnahme, Holzeinschläge usw.

Er war bereits gewählt, wurde 1995 aus dem Parlament entfernt. Er hat es geschafft, wiederzukommen.

Ich habe einen ausgesprochen friedlichen Menschen, einen überzeugten Kämpfer für Demokratie und Menschenrechte kennengelernt. Und jetzt wurde er mit fadenscheinigen Argumenten wegen einer symbolischen Aktion für 12 Jahre in Haft genommen. Wer den Führer der Opposition einsperrt, der sperrt damit zugleich einen Gutteil der Menschen seines Landes ein, die von diesem Menschen vertreten werden. Wer den Führer der Opposition einsperrt und damit verhindert, dass er zu den nächsten Wahlen antreten kann, der verhindert damit Demokratie und die Wahrnehmung von Bürger und Menschenrechten. Ich meine, dass wir das nicht hinnehmen dürfen, und appelliere an die Kommission, insbesondere Artikel 1 des Kooperationsabkommens mit Kambodscha einzufordern, nämlich die Achtung der Menschenrechte in Kambodscha als Voraussetzung für Hilfe seitens der Europäischen Union.